Két rövid kérdésem van. Az egyik elvárjuk e a tagállamoktól, hogy az európai szabályoknak megfelelően megvédjék a Schengeni határt?

A második magyarország határát Szerbián és Horvátországon keresztül háromszázezren lépték át.

Akik valóban politikai menekültként jöttek el a hazájukból, Szerbiában, Horvátországban biztonságos országban vannak.